Unia Europejska wydaje mnóstwo pieniędzy absolutnie zbędnie, pani Trüpel wskazała jeden z nich to jest prawda. Bardzo często w Unii Europejskiej dochodzi do marnowania pieniędzy, ale akurat pieniądze przeznaczone na program ERASMUS nie są pieniędzmi zmarnowanymi. To są najlepiej inwestowane pieniądze w Unii i dlatego powinniśmy wszyscy dołożyć starań, przede wszystkim Komisja, ale również Rada, o to, żeby tych pieniędzy nie zabrakło. Zwłaszcza że w dalszym ciągu utrzymuje się podział na lepszych i gorszych, ponieważ wysokość stypendiów jest niestety w dalszym ciągu odzwierciedleniem podziału Europy.

Polski student studiujący w Niemczech czy we Francji niestety nie ma zapewnionych tych samych warunków nawet finansowych jak student niemiecki czy francuski studiujący w Polsce.

Również warta poparcia jest kwestia kredytów, ale najistotniejszą rzeczą jest to, żeby tych pieniędzy nie zabrakło. My nie możemy wstydzić się przed naszymi obywatelami, nie możemy się wstydzić przed naszymi studentami, że Unii Europejskiej zabrakło pieniędzy na jeden z flagowych, czołowych, najlepiej wykonywanych programów.